Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist wichtig und richtig, dass die EU für die mehr als 217 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen neuen strategischen Rahmen für besseren Arbeits und Gesundheitsschutz für den Zeitraum 2014 bis 2020 vorgelegt hat. Für mich war entscheidend, dass der strategische Rahmen drei Punkte berücksichtigt die Prävention arbeitsbedingter Krankheiten, die dem demografischen Wandel Rechnung trägt und die bereits bestehenden Regeln besser umsetzt. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass die mehr als 20 bereits bestehenden EU Gesetze zum Arbeits und Gesundheitsschutz im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser umgesetzt werden. Erst wenn uns das gelungen ist, können wir über neue Regeln nachdenken. Denn es sind vor allem die Unternehmen, die mitziehen müssen. Es sind vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, die mit der Regelungsflut umgehen müssen.